Am ales să îmi explic votul, pentru că, în calitatea mea de raportor la acest raport m am abținut în a l vota. Înțeleg că există în acest Parlament persoane care evită dezbaterile cu privire la un raport atunci când acest raport nu spune nimic sau nu spune mare lucru, ceea ce este cazul acestei strategii privind Asia Centrală. Deși Uniunea Europeană a adoptat în 2007 o strategie, deși acest Parlament are două rezoluții, raportul nu face în realitate o evaluare a modului în care s a derulat această strategie este un inventar de problematici, într o limbă de lemn penibilă, care dovedește foarte clar că nu se cunoaște nici măcar situația zonei. Se vorbește despre o situație securitară, ignorându se faptul că sunt și țări neutre în zonă. Nu se cunoaște implicarea acestor țări în situația conflictului din Afganistan. Dar, dincolo de aceasta, acest raport impune un anumit tip de gândire, care, după părerea mea, este păgubos pentru acest Parlament. Dă indicații și încearcă să exporte modele economice și culturale unei zone care este total diferită, aruncând această zonă, în continuare, în plaja de influență și de interes a unei Rusii care își dorește refacerea unei foste Uniuni Sovietice. Cred că acest tip de abordare superficială, marcată de o lipsă de informație, marcată de prejudecăți de abordare, cel puțin în relațiile noastre cu Asia Centrală, nu își are locul. Cred că Asia Centrală poate deveni o prioritate și este o prioritate pentru multe dintre statele membre, iar faptul că noi condiționăm o serie de acorduri în zonă de situația drepturilor omului este un lucru necesar, dar această condiționare nu trebuie să rămână declarativă. Ea trebuie urmată de o implicare în acest spațiu, de o încercare de exportare a modelelor noastre, a bunei practici europene, și susținută de o colaborare în materie de educație cu aceste țări.